Sytuacja w zakresie praw człowieka w Korei Północnej jest oceniana jako jedna z najgorszych na świecie. Zbiorowe egzekucje w tym egzekucje nieletnich niewolnicza praca, przymusowe aborcje, represje polityczne, prześladowania religijne, handel ludźmi, tortury, gwałty, morderstwa to główne zarzuty, jakie wysuwają międzynarodowe organizacje monitorujące przestrzeganie podstawowych ludzkich wolności.

Przede wszystkim trzeba wypracować wspólne stanowisko wobec Korei Północnej, a raczej wobec reżimu w Korei Północnej.

Oczywiście dialog z koreańskim reżimem, w tym dotyczący jej programu nuklearnego, musi zawierać potępienie łamania praw człowieka, a także wyraźne oczekiwanie, że to łamanie praw człowieka się skończy.